Die Realität und Normen klaffen hier auseinander. Die Anzahl der ermordeten Gewerkschafter betrug 49 im Jahr

Wir brauchen also ein effektives Nachhaltigkeitskapitel. Im Freihandelsabkommen heißt es Die relevanten internationalen Standards sind zu achten. Aber was heißt das? Es ist keine präzise Aufzählung enthalten, welche ILO Abkommen das nun sind.

Das fehlt schmerzhaft, insbesondere weil die Strukturen von sozialem Dialog und Dialog mit der Zivilgesellschaft absolut nicht vorhanden sind. Das heißt also Wir brauchen sehr wohl einen verbindlichen Aktionsplan zur Achtung von arbeitsrechtlichen Normen.